Doresc să vorbesc, a nu știu câta oară, în cadrul declarației mele politice, despre prevederea din tratat privind libera circulație a lucrătorilor, despre tratamentul egal al cetățenilor europeni.

Săptămâna trecută m am deplasat la Graz, în Austria, cu mașina mea, din orașul Timișoara, aflat în vestul României. Am putut vedea cozi de zeci de kilometri de camioane, care așteptau la controlul de frontieră la intrarea în Ungaria, apoi la intrarea în Austria. Cetățenii și firmele de transport din țara mea sunt discriminate, stau zile sau chiar săptămâni șoferii și dorm în cabină. Pe de altă parte, noi discutăm aici, în Parlamentul European, și țări ca Germania, Franța și Belgia amendează șoferii care dorm în cabină în parcare. Dar, oare, a sta o săptămână în frontieră și a dormi în cabină sunt condiții sociale mai bune? Eu cred că trebuie să primim un răspuns și vreau să știu de ce România nu este în Schengen, deși, de ani de zile, respectă, tehnic, toate condițiile?